Voorzitter, ik steun de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot Schengen niet, en daar heb ik drie overwegingen voor. Ten eerste beide landen lijken aan de Schengen criteria te voldoen, maar deze criteria zijn te slap en onvoldoende. Er wordt geen rekening gehouden met corruptie, mensenhandel en georganiseerde misdaad, en juist op die terreinen moeten beide landen nog veel huiswerk maken. De Europese Unie moet ze daarbij helpen, en laten we dan over enkele jaren nog eens praten over die toetreding.

Griekenland en Italië kunnen de instroom van immigranten en asielzoekers nauwelijks meer aan. We moeten eerst die problemen oplossen, voordat we over Schengen verder praten. Ten derde Dexia voldeed ook aan de stresstest voor banken, maar de bank is deze week op het nippertje gered. Juist politici moeten de oren en ogen openhouden voor de verschillen tussen de theorie en de alledaagse praktijk.